Rübig, oggi non si possono creare nuovi posti di lavoro e non si può difendere l'occupazione.

dell'Unione europea da tutti quegli ostacoli che impediscono alle piccole e medie imprese di lavorare. Il documento sul rinascimento industriale adottato dalla Commissione, poi accolto anche dal Consiglio cita tre iniziative legislative che la Commissione dovrà prendere 3 giorni e 100 euro per dar vita a un'impresa, un mese per concedere un'autorizzazione e riduzione dei tempi dei contenziosi giudiziari.

Vi annuncio che la Commissione nel mese di giugno presenterà una comunicazione sullo state of play dell'implementazione dell'iniziativa REFIT e avvierà una consultazione pubblica per attuare un'ulteriore riflessione sul tema. Inoltre, nel quadro del programma REFIT, la Commissione pubblicherà uno scoreboard volto a monitorare le iniziative dell'Unione in materia di semplificazione e riduzione degli oneri attraverso la procedura legislativa e la sua applicazione negli Stati membri. Nel corso del suo intervento, l'on. Rübig ha ricordato i Top ten gli oneri amministrativi che abbiamo sollecitato con una consultazione pubblica. Stiamo cercando di dare risposte per quanto riguarda REACH, che è il primo della lista, abbiamo ridotto i costi di registrazione per le piccole e medie imprese fra il 35 e il 90 percento, abbiamo nominato un ambasciatore delle PMI presso l'ECHA l'Agenzia europea che si occupa di REACH abbiamo presentato proposte di semplificazione per sei strumenti

Stiamo inoltre lavorando per la creazione di uno sportello unico per facilitare le procedure relative all'IVA per le transazioni transfrontaliere. Abbiamo invitato tutti gli Stati membri ad applicare sistematicamente il principio del Think small first in tutti i testi legislativi, soprattutto per insistere sulla tutela delle piccole e medie imprese. La rete degli ambasciatori delle piccole e medie imprese funziona, tutti gli Stati membri hanno nominato un ambasciatore, un mister PMI per l'implementazione nei singoli Stati membri e per il coordinamento dell'implementazione dello Small business act una rete che si riunisce periodicamente sotto la guida del mio direttore generale.

Alle parole non sempre seguono i fatti, quindi invito gli Stati membri a far seguire i fatti. Un altro tema importantissimo è quello dell'accesso al credito. Come sapete, per la prima volta nel bilancio comunitario ci sono 150 miliardi per la politica industriale, 100 dai Fondi regionali, 40 da Orizzonte 2020 per innovazione e ricerca e 2 miliardi e mezzo da COSME, che è il pacchetto destinato proprio alla competitività delle piccole e medie imprese. L'adozione di questo pacchetto è merito anche della stretta e forte collaborazione intercorsa in questi anni fra Parlamento e Commissione europea.

Rübig ha ricordato, nel corso del suo intervento, il tema dei lavoratori autonomi. Proprio l'altro giorno abbiamo dato vita a un piano d'azione per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi, che la Commissione considera veri e propri imprenditori. Nel documento dedicato allo spirito imprenditoriale, abbiamo per la prima volta identificato i professionisti e gli autonomi come imprenditori. Il piano d'azione prevede che gli autonomi e i professionisti potranno partecipare a tutti i bandi comunitari, potranno accedere ai fondi comunitari come tutte le piccole e medie imprese. Si tratta di un'innovazione importante, che va nella direzione di chi produce e di chi crea occupazione.

I cittadini devono pagare le tasse, ma gli Stati devono dare l'esempio e pagare nei tempi previsti dalla legge i loro fornitori. Altro lavoro che abbiamo concluso positivamente è stato quello di Basilea III. Ringrazio il Parlamento per l'azione forte, per aver introdotto l' SME supporting factor che permetterà di dare credito alle piccole e medie imprese fino a un milione e mezzo di euro in maniera più agevole. Vi è poi il tema dei mercati e dell'accesso ai mercati internazionali, le missioni per la crescita, dapprima organizzate fuori dall'Unione europea, ora anche all'interno dell'Unione europea, che credo possano aiutare soprattutto le piccole e medie imprese a internazionalizzarsi.